Putem să vedem cu toții că se confirmă un adevăr economic istoric, și anume că ieșirea, redresarea dintr o criză care a început în sectorul financiar este mult mai dificilă și mult mai lungă

În acest cadru, putem spune că anul 2012 este un an extrem de important pentru Europa, în care ori putem să luăm măsurile necesare pentru a reveni la o creștere, ori intrăm în ceea ce se cheamă